Señor Presidente, señor Comisario, como hemos venido repitiendo, un mercado interior de la energía verdaderamente competitivo exige un mayor desarrollo de las interconexiones de red, una mayor armonización de las directrices y los códigos de red y la culminación del proceso de acoplamiento de todos los mercados de energía. Por ello, la adopción del Reglamento sobre la integridad y la transparencia en los mercados de la energía constituye un hito particularmente importante.

Dadas las especifidades técnicas propias de estos mercados, es necesario ahora que la Comisión Europea, ACER y los reguladores energéticos nacionales avancen en la creación de un marco común aplicable a todos los operadores de mercados spot de la energía. Este marco común debe facilitar a los agentes que hoy participan en los distintos mercados nacionales y regionales un acceso armonizado a los mismos, promoviendo así el comercio intraeuropeo de la electricidad y el gas, y la convergencia hacia un precio único y competitivo de la energía en Europa.